Señor presidente, señor comisario, yo creo que la Comisión ha realizado una revisión de la legislación en vigor sobre las aguas para consumo humano que es oportuna, porque las normas actuales necesitaban una actualización. Ha acertado la Comisión identificando cuatro principales áreas que tienen que mejorar los parámetros, el enfoque basado en los riesgos, la transparencia en la información y los materiales en contacto con el agua. También hay que subrayar que los Estados miembros aplican las normas de la Unión Europea en el ámbito del agua potable con bastante acierto y que la propuesta actual es un paso adelante que nos va a permitir anticipar problemas y prevenir algunos.

se han amortizado instalaciones y hay un mayor conocimiento de las variables ambientales.

El texto del Parlamento Europeo incluye importantes elementos de mejora en relación con las condiciones de acceso a un suministro de agua de calidad, con el fomento del consumo racional del agua, con la reducción de las fugas en la red de suministro —que es algo muy importante—, con la previsión de las repercusiones en el ámbito climático de los recursos hídricos y con una mayor seguridad de los materiales utilizados.

También se contempla la posibilidad de que los pequeños distribuidores de agua puedan tener unas condiciones más flexibles que los grandes. Yo quiero terminar felicitando muy efusivamente a mi colega, el doctor Dantin, que ha intentado ser prudente a la hora de equilibrar las nuevas obligaciones de la Directiva con la necesidad de la contención de tarifas de suministro y el principio de recuperación de los costes.